frumvarp þetta var lagt fram á haustþingi tvö þúsund og átta af þáverandi fjármálaráðherra en var ekki afgreitt úr efnahags og skattanefnd fyrir þinglok málaflokkur þessi hefur nú verið færður yfir í efnahags og viðskiptaráðuneytið frumvarpið er nú lagt fram að nýju lítillega breytt með hliðsjón af þeim athugasemdum sem efnahags og skattanefnd bárust frá hagsmunaaðilum með frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem leiða af lögum númer sjötíu og níu tvö þúsund og átta um endurskoðendur sem samþykkt voru á síðasta vorþingi töluverðar breytingar voru þá gerðar á áður gildandi lögum og reglum um endurskoðendur samkvæmt þeim lögum geta ekki aðrir en þeir sem fá löggildingu ráðherra endurskoðað reikningsskil og áritað þau í samræmi við endurskoðunina meginbreytingar þær sem hér eru lagðar til leiða af því að breyta núverandi lögum sem leggja störf endurskoðenda og skoðunarmanna að jöfnu þá verður í framhaldi af því að fylgja þeirri breytingu eftir með breytingum á löggjöf í félagarétti svo sem lögum um hlutafélög einkahlutafélög og fleiri lögum sem gera kröfu um kosningu endurskoðenda og eða skoðunarmanna í samþykktum sínum

í frumvarpinu er einnig lagt til að falla frá endurskoðunarskyldu minni félaga eins og þau eru skilgreind í nítugasta og áttundu grein laga um ársreikninga er það í samræmi við heimild í annarri málsgrein fimmtugustu og fyrstu grein í fjórðu tilskipun evrópusambandsins um ársreikninga félaga með takmarkaðri ábyrgð að falla frá endurskoðunarkröfu minni félaga einnig eru lagðar til breytingar á áttundu grein laganna sem fjallar um þau skilyrði sem félög verða að uppfylla til að fá heimild ársreikningaskrár til að færa bókhald og semja ársreikninga í erlendum gjaldmiðli ekki er um að ræða efnisbreytingu á ákvæðinu en í ljósi reynslu sem komin er á veitingu þessarar heimildar er lagt til að gera ákvæðið skýrara með frumvarpinu er einnig lagt til að koma til framkvæmda hér á landi ákveðnum þáttum tilskipunar evrópuþings og ráðsins númer tvö þúsund og sex fjörutíu og sex e b um góða stjórnunarhætti skráðra félaga á skipulegum verðbréfamarkaði og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar númer fimmtán hundruð sextíu og níu tvö þúsund og sjö e b um eftirlit ársreikningaskrár með félögum utan e e s ríkjanna sem skrá verðbréf sín á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi lagt er til að

virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu